samkomulag er um það að þingfundur geti staðið lengur en þingsköp kveða á um svo unnt sé að ljúka umræðu um þau mál sem á dagskrá eru